Panie Przewodniczący! Państwo apelujecie tutaj do Przewodniczącego o obronę wolności słowa, ale przypominam Państwu, że na czele naszego Parlamentu stoi osoba, która została skazana za to, że złamała wolność słowa. Złamała prawo do wolności wypowiedzi polskiego posła, w dodatku powiedziała, że ten wyrok jej nie interesuje, tutaj na tej sali kilka miesięcy temu o Panu mówię Panie Przewodniczący Tajani. Pan powiedział, że Pana nie interesuje wyrok Trybunału w Strasburgu i Pan nie będzie się zgadzał na wypowiedzi, które się Panu nie podobają.

Domagam się, aby Pan Tajani podał się do dymisji Pan Tajani i Pani García Pérez powinna złożyć mandat, bo ona pierwsza wzywała tutaj, żeby tę karę nakładać. Złamaliście Kartę Praw Podstawowych, nie może być tak, że nikt za to nie odpowiada.